Glejte, minister, niste mi odgovoril na vprašanje. Jaz bi vseeno rad od iz vaših ust slišal, prvič, številko na enaintrideseti dvanajsti dva osemnajst tako vseh čakajočih kot tistih nad dopustno mejo. In drugič, ali je vaša ocena, da je k zmanjšanju res pripomoglo teh nekaj deset milijonov, ki jih je bilo dodatno namenjenih ob, velikem populizmu nekaterih v ta sistem, o kjer pa govorimo o treh milijardah evrov denarja letno. Ali je to res pripomoglo? Prej nisem omenil, sicer tudi še prejšnja vlada v odhajanju, ampak vi ste tudi to požegnali, potem nova vlada je namenila dodatnih petintrideset milijonov evrov avgusta oziroma septembra v ta sistem izključno za skrajšanja čakalnih vrst, je bilo rečeno tukaj v parlamentu. Zdaj beremo, da od tega denarja je bilo porabljenih samo dvajset milijonov. Če vas prav razumem, niti to ne, osemnajst cele osem milijona. In že vlada ni spoštovala sklepa parlamenta, da gre za skrajšanje, ker je že vlada oktobra sedem cela pet milijonov evra namenila drugim potrebam. Katerim? Kaj se je s tem denarjem zgodilo? In zakaj pač ta sredstva ob treh milijardah, ki so v tam sistemu, ni bilo mogoče porabiti? Ker če je sredstev v sistemu tri milijarde, ne, to pomeni povprečno od dvesto do dvesto petdeset milijonov evrov mesečno, dva meseca je bilo takrat do konca leta, odkar je bil aneks sklenjen, oktober, november, december, november, december, ne, to je relativno majhen delež denarja. Torej, v kolikor bi sistem zaposloval, dovolj veliko število strokovnih kadrov, v kolikor bi ti ljudje imeli proste kapacitete, v kolikor bi bila organizacija dela dobra, verjetno bi se dalo to narediti. Ampak jaz verjamem, da nič od tega ne deluje in zaradi tega povem, da, imam občutek, da tudi vi kot pristojni minister ponavljate napako svoje predhodnice in da smatrate, da je glavni problem v zdravstvu denar, čeprav ste večkrat trdili nasprotno . Zdaj bi pa vas kot pristojnega ministra za to področje resnično rad slišal, kaj je glavni problem v zdravstvu. In kaj boste storili, da tega problema več ne bo? Se pravi, da čakalnih vrst ne bo in da bodo ljudje normalno dostopali v bodoče do zdravstvenih storitev?